Welche Investitionsanreize soll es denn geben, um auch bei privaten Haushalten und nicht nur bei Industrie und Gewerbebetrieben den Umstieg auf erneuerbare Energien zu forcieren?